Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, nous avons appris ce matin que l'armée syrienne est enfin parvenue à briser le siège qu'elle subissait depuis plus de deux ans maintenant autour de l'aéroport de Kweires, un aéroport militaire stratégique aux abords d'Alep, ville martyre de ce conflit qui n'en finit plus. Je veux saluer cette victoire clé dans la lutte contre l'État islamique, et je fais le vœu qu'il s'agisse là du début de la fin pour cette organisation terroriste islamiste. Depuis le déclenchement du conflit syrien, les chancelleries européennes ont singulièrement manqué de pragmatisme. Elles n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu en fermant leurs ambassades, puis en soutenant des factions rebelles qui n'avaient de modérées que le nom. En mars dernier, avec ma collègue Marie Christine Arnautu, j'ai justement déposé une proposition de résolution appelant à la reprise des relations diplomatiques avec la Syrie, préalable à toute résolution de ce conflit. Pour une fois, je dois reconnaître à l'Union européenne une certaine lucidité, car le chef de la délégation de l'Union européenne auprès de la Syrie n'a, quant à lui, jamais rompu le dialogue avec les autorités syriennes. D'ailleurs, M. Anis Nacrour continue de se rendre plusieurs fois par mois à Damas. Concernant l'aide à fournir au peuple syrien, je regrette que la Commission mise sur des organisations comme Médecins sans frontières, qui n'interviennent que dans les zones tenues par les rebelles. Nous devrions plutôt aider les organisations qui travaillent dans toute la Syrie et accomplissent leur véritable mission humanitaire sans prendre parti. Je pense à la Croix Rouge ainsi qu'aux agences de l'ONU qui, dépassées par l'ampleur du drame, manquent aujourd'hui de financements. Je vous invite aussi à soutenir des ONG qui ont fait leurs preuves comme l'Œuvre d'Orient et SOS chrétiens d'Orient, dont les jeunes bénévoles, aussi dynamiques qu'efficaces, travaillent au plus près des populations en Syrie, bien sûr, mais aussi en Iraq, au Liban et en Jordanie. Ces organisations connues et reconnues accomplissent un travail remarquable grâce au dialogue qu'elles ont su établir avec les autorités locales.